Biztos Asszony! Az Európai Unió tagországai voltak azok, akik annak idején élen jártak az iparosításban, és a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásában. Ezért természetesen nekünk is szerepet kell vállalni a szén dioxid kibocsátás elleni küzdelemben. A tagállamoknak technológiai és innovációs alapú megközelítésekkel kell kiegészíteniük a kibocsátáskereskedelmi rendszerüket a szükséges csökkentések érdekében. Napjainkban a kibocsátási egységeket nézve többletről beszélhetünk, amely olyan nagymértékben lecsökkentette az árakat, hogy ezek csak kismértékben tudják befolyásolni ipari beruházásainkat. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk iparunk jövőjét, beruházásaink nagymértékű növelésére van szükség.

Ha sikeresek akarunk lenni e téren, akkor igazodnunk kell az energiahatékonysági törekvéseinkhez, és nem szabad kiiktatni atomreaktorainkat sem. Nem szabad, hogy a dekarbonizáció oltárán feláldozzuk iparunk dinamikus továbbfejlesztését és versenyképességét.